Guvernul din România a adoptat, prin angajarea răspunderii, un nou Cod al muncii care încalcă dreptul românilor la protecție socială. Motivația invocată pentru acest nou Cod este nevoia flexibilizării pieței și creării de noi locuri de muncă, însă nimeni, nici sindicatele, nici patronatele, nu au solicitat această modificare a vechiului Cod și nici nu sunt de acord cu noile măsuri. În realitate, Codul muncii promovat de guvern nu are drept țintă flexibilizarea, ci politizarea drastică a sectorului public și lovirea brutală a angajaților prin prevederi precum eliminarea contractului colectiv de muncă, eliminarea drepturilor sindicatelor, concedierile colective fără plăți compensatorii. În acest fel, guvernul îi transformă în victime tocmai pe cei care muncesc și care susțin, prin munca lor, efortul disperat de depășire a crizei.